La défense des petits producteurs dans ce rapport me semble essentielle car, faut il le rappeler, ils ne touchent au final que 1,5 du prix payé par le consommateur final. Il n'est pas utile de rappeler, vous le savez, que des millions de paysans sont chaque année obligés de rejoindre les bidonvilles. Maintenant que dans cet hémicycle, la lutte contre les pesticides et contre l'exposition massive aux pesticides trouve un écho, il me semble essentiel que les mêmes exigences s'appliquent aux Antilles soumises au chlordécone et aux régions ultrapériphériques. J'en appelle à la Commission à faire cela. En conclusion, même si je me réjouis des avancées, je voudrais redire que le problème essentiel de la banane est évidemment le modèle agricole qui doit être repensé car il n'est tourné que vers l'exportation. Il faut repenser le modèle agricole vers plus d'autosuffisance.